Sie haben schon erwähnt Europa ist weltweit der größte Geldgeber in der Entwicklungspolitik. Trotzdem müssen wir uns fragen Erreichen wir mit unseren Maßnahmen Ziele ausreichend im Verhältnis zu unseren Investitionen?

Ich habe mit Kollegen aus den Schwellenländern gesprochen. Sie sagen Europa ist ein schwieriger Partner.

Bestes Beispiel ist die Pflicht zum Gender Beauftragten, wenn ein Entwicklungsland Gelder will. Umso mehr freut es mich, dass wir heute über den Schwerpunkt Steuerumgehung und Steuerhinterziehung diskutieren.

Als Berichterstatter zu Familienunternehmen in Schwellenländern habe ich viel mit Mittelständlern vor Ort gesprochen.

Sie zahlen ihre Steuern, Konzerne aber oder Millionäre zahlen nichts. Eine Billion Dollar geht den Schwellenländern jährlich verloren, das ist ein Fünfzehntel des BIP der EU.